Monsieur le Président, Madame la Haute représentante, chers collègues, ce n'est pas la première fois que nous discutons ici de la situation en Égypte.

En tant qu'ancienne magistrate, je ne peux que dénoncer le manque d'indépendance du système judicaire égyptien.